Ahora debo decirle que no estamos totalmente satisfechos.

Porque creemos que las pruebas de resistencia deberían haber sido obligatorias, aunque nos alegra saber que las 143 centrales nucleares europeas van a someterse a ellas, y también apoyamos a la Comisión en sus esfuerzos por convencer a los terceros países para que también reevalúen sus centrales. Porque creemos, además, que las pruebas de resistencia, que, en realidad, van a realizar los propios operadores, deberían ser contrastadas con una segunda opinión, para asegurar una mayor objetividad. La fórmula de la revisión inter pares, por parte de siete expertos, es un paso, pero la propuesta de nuestro Grupo era crear un mecanismo de control independiente que actuara desde el primer momento, y no en la fase posterior de análisis de los resultados. También pensamos que las pruebas deberían efectuarse sobre otras instalaciones, tales como los reactores dedicados a la investigación, y respecto de otras amenazas, tales como las derivadas de un ataque terrorista o de las debilidades estructurales de una central. Somos conscientes de las cuestiones de competencia que se han planteado, pero pensamos que se podría haber llegado a un mejor acuerdo. Llevar ahora a cabo un análisis de riesgo es una medida acertada, pero puntual. Por ello, y para garantizar la máxima seguridad, mi Grupo propone que se cree una organización a nivel europeo, independiente del sector, que asuma las competencias de seguridad y control. Para terminar, señor Comisario, quisiera decirle que lo que esperamos ahora es coherencia, para que se clausuren los reactores que no pasen las pruebas y no puedan solventar sus deficiencias, y transparencia, para que todos los ciudadanos tengan cumplida información del proceso y de los resultados de las pruebas.